Ja, lep pozdrav torej še enkrat. jaz se k besedi nisem odjavila, čeprav danes govorim že četrtič, ampak to iz razloga, ker se mi zdi ta, tudi ta tema zelo pomembna. Tudi to poročilo, se pravi, ko neodvisni organ gre obiskat institucije, kjer so ljudje, ki jim je odvzeta svoboda, torej je zame zelo pomembno. In z veseljem lahko da se, povem, da sem pač posebej pozorno pregledala obiske vseh institucij svojem lokalnem okolju in vesela sem bila, da je varuh oziroma njegova ekipa v tem priporočilu, torej zraven priporočil za izboljšanje, ampak to so res taka priporočila v teh domovih za upokojence oziroma bolnišnici, psihiatrični tudi, se pravi, da se naj bolje zrači, da se aktivnosti skozi dan mogoče bolj razporedijo, ali pa, ne vem, da se tudi čez vikend dogajajo določene aktivnosti, da se skrinjice za anonimne prijave mogoče dajo na bolj, pač bolj vidno mesto. Mislim, res nisem zaznala nekih takih, precej strogih predlogov, ki bi se morali izvajati, pa se niso . je pa precej, bilo izrečenih tudi pohval na račun, no, vsaj naših lokalnih inštitucij, pravim, pogledala sem predvsem ormoške inštitucije in tudi malo širše in, zato sem tudi, v bistvu zelo vesela in se tudi vsem pristojnim, zahvaljujem za ta priporočila. Veseli me, no, da so, da je veliko pohval v tem v tem poročilu. Izgleda, da ste si tudi tako zadali kar se mi zdi, da je pomembno. No, tudi sama sem tako orientirana, da rada dam pohvale. Pohvale ne slišijo radi samo otroci, ampak tudi drugi, in mislim, da se tudi na podlagi in na račun pohval zelo veliko da spremenite. se pravi, to je tisto, kar sem želela povedati, se pravi kljub temu, da sem že danes večkrat govorila. Želim si, no, torej v bodoče, da bi teh pohval bilo še več. Hvala.